Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en tant qu'initiatrice avec mes collègues Lambrinidis, Roithová et Alvaro de la déclaration écrite sur ACTA, je tiens tout d'abord à vous remercier des efforts de transparence et de concertation que vous avez faits, notamment ces dernières semaines.

Premier point vous dites, Monsieur le Commissaire, que ce texte ne change pas l'acquis communautaire, mais qu'en est il alors des nouvelles sanctions pénales prévues pour le délit de complicité aux infractions du copyright que, par contre, vous souhaitez distinguer de la contrefaçon? Comment ne pas penser à ce qui se passe en France

Le fait que ce passage ait été négocié par le Conseil le situe hors du périmètre de négociation de la Commission et donc, peut être, de l'acquis communautaire. Deuxième point le comité ACTA semble avoir la possibilité d'intégrer des amendements aux textes. Vous comprendrez, dès lors, notre inquiétude à la perspective d'adopter un texte qui risque d'être modifié. Encore une fois, Monsieur le Commissaire, il est difficile pour nous de donner un chèque en blanc au futur secrétariat de l'ACTA, et les réserves d'interprétation que nous ferons sur le texte lors de notre résolution dicteront notre position sur la ratification de ce texte.